eða starfshóp sem hafði það hlutverk að eins og fram kemur í bréfi ráðherrans með leyfi forseta að vinna nauðsynlegar greiningar og setja að því loknu fram valkosti um leiðir til úrbóta þannig að greininni séu sköpuð góð rekstrarskilyrði til langs tíma en jafnframt að sátt náist um stjórn fiskveiða þetta snýr að endurskoðun á fiskveiðilöggjöfinni nú er það svo að á sama tíma liggur það fyrir

þar sem kveðið er á um endurskoðun laga um fiskveiðar þar kemur fram með leyfi forseta leggja þarf grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á tuttugu ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka hér er mjög skýrt kveðið að orði hér er um að ræða fullkomna og algjöra stefnubreytingu frá því fyrirkomulagi sem við höfum haft um fiskveiðar á íslandsmiðum hér undanfarna áratugi þess vegna skýtur það nokkuð skökku við á sama tíma og þessi yfirlýsing liggur fyrir með þessum hætti sem ljóst má vera að ekki nokkur sátt mun nokkurn tímann nást um að þá skuli um leið vera stofnaður þessi starfshópur sem á að ná fram slíkri sátt og á að leggja grunn að endurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu nú er ég þeirrar skoðunar frú forseti að það sé nauðsynlegt að fara í gegnum slíka endurskoðun það eru ýmis þau mál uppi í okkar fiskveiðistjórnarkerfi sem þurfa nánari skoðunar við vil ég þar sérstaklega vekja athygli ráðherrans á samspili þess aflamarkskerfis sem við búum við og fiskveiðiráðgjafar það er ráðlegginga hafrannsóknastofnunar sem ég tel að þurfi að skoða mjög ítarlega vegna þess að reynslan af því hefur ekki verið góð að mínu mati jafnframt eru ýmis önnur atriði sem snúa að fiskveiðistjórnarkerfinu aflamarkskerfinu sem ég tel að þurfi að skoða bæði hvað varðar fiskverndarsjónarmið hvar og hvenær er veitt og svo framvegis allt eru þetta atriði sem við þurfum að ræða og því miður hafa fallið nokkuð í skuggann af þeim deilum sem hafa verið um grundvöll sjálfs kerfisins það er nýtingarréttinn hvar hann liggur þess vegna er það tillaga okkar frú forseti þeirra háttvirtra þingmanna sem eru flutningsmenn þessarar tillögu að ríkisstjórnin kalli nú umsvifalaust til baka þessa stóru yfirlýsingu sína um fyrningu aflaheimilda og láti þessari nefnd sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur skipað það eftir að móta þessar tillögur þannig að náist einhver sátt um nauðsynlegar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu síðan er hitt alveg sérstakt mál og mjög alvarlegt að með því að þessi yfirlýsing er í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er búið að skapa alveg gríðarlega óvissu inni í sjávarútvegi þeir sem þar starfa búa nú við það að þeir eiga að geta átt von á því að aflaheimildirnar verði fyrndar á næstu tuttugu árum með öðrum að hið opinbera eða ríkisvaldið geri upptækar þessar heimildir sem langstærstur hluturinn af útgerðarmönnum á íslandi í dag hefur fjárfest í fyrir það fé sem það hefur annað hvort fengið að láni eða úr sínum rekstri sem hefur myndast þetta er mjög alvarlegt við þessar aðstæður sem eru uppi í íslensku atvinnulífi þessa dagana og fyrirsjáanlegt er að verði hér næstu missirin það er alvarlegt að það sé uppi jafn mikil grundvallar óvissa í íslenskum sjávarútvegi eins og þessi yfirlýsing ríkisstjórnarinnar kallar fram þeir sem þekkja til í greininni og hafa rætt við forustumenn fyrirtækja og þá sem þarna starfa hafa auðvitað heyrt það hvaða afleiðingar þessi óvissa hefur ein erfiðasta og versta afleiðingin fyrir íslenskt þjóðarbú er að það dregur úr fjárfestingum það gerir það að verkum að menn halda að sér höndum og eru ekki einmitt að nýta þá uppsögn sem nú er í greininni bæði vegna þess að verð á mörkuðum hafa farið hækkandi og vegna þess að gengið er mjög hagstætt fyrir þessa starfsemi það er alvarlegt mál frú forseti þess vegna er það í sjálfu sér alveg sérstök rök fyrir ríkisstjórnina að draga þetta til baka og beina málinu inn í þann farveg sem upp hefur verið settur af hæstvirtum sjávarútvegsráðherra sem ég tel vera skynsamlegan farveg að fara inn í þá nefnd sem hann setti af stað með bréfi þann þriðja júní síðastliðinn í þeirri umræðu sem hér hefur farið fram um fiskveiðistjórnarkerfið og sjávarútveginn almennt hefur gjarnan verið bent á það og menn hafa haft jafnvel stór orð að skuldir sjávarútvegsins séu miklar það er alveg hárrétt skuldir sjávarútvegsins eru miklar það er þó ofmælt eins og stundum hefur líka verið haldið fram í opinberri umræðu hér á íslandi að orsök þess efnahagshruns sem við stöndum nú frammi fyrir hafi verið vegna skuldsetningar sjávarútvegsins það er mjög ofmælt það er rétt að líta til þess að árið tvö þúsund og eitt voru skuldir sjávarútvegsins níu komma átján prósent af heildarskuldum íslensks atvinnulífs og árið tvö þúsund og sjö var þetta hlutfall tvö komma núll sjö prósent tvö komma núll sjö prósent það að halda því fram að skuldir sjávarútvegsins hafi verið það sem hafi komið íslenskri þjóð á kaldan klaka er auðvitað rangt þannig var það ekki en frú forseti það sem gerist er að ef þessi leið ríkisstjórnarinnar á að ganga fram ef það á að innkalla þetta stóran hluta af aflaheimildum sem að stórum hluta eru þannig komnar í eigu manna að menn hafi greitt ári það fullt verð annað hvort af sjálfsaflafé eða fengið til þess lán sem þeir eiga síðan að borga til baka ef þessi leið er farin þá standa menn auðvitað frammi fyrir því að þau lán sem eru inni í greininni núna standa eftir bæði veðlaus og það er enginn möguleiki fyrir útgerðina að greiða slík lán ef eignir útgerðarinnar eru rýrðar um ein sjö prósent eða svo á ári það hlýtur að gefa auga leið menn geta bara velt því fyrir sér hvernig annar atvinnurekstur á íslandi stæði það af sér ef tekjugrunnur greinarinnar væri lækkaður á hverju ári um sjö prósent eða svo innköllun aflaheimilda án þessa á komi til bætur þýðir einfaldlega þetta fyrirtæki sem hefur við skulum segja hundrað tonn þarf þá að gefa frá sér sem nemur þeirri prósentulækkun sem ráðist verður í á grundvelli þess að aflaheimildir verði innkallaðar á tuttugu ára tímabili það er engin atvinnugrein sem getur staðið undir slíku augljóslega það þýðir þá að þær skuldir sem eru inni í greininni eitthvert munu þær falla einhvern veginn verða þær greiddar og þær falla þá á bankana vegna þess að slík fyrirtæki sem eiga að standa undir þessu þau verða gjaldþrota það er engin leið framhjá því þetta skiptir miklu máli þegar við erum að velta fyrir okkur því fyrirkomulagi sem við höfum hér varðandi afskriftahugmyndina sem nú hefur verið lögð til í þessari stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frú forseti ég vil vekja athygli yðar á því að klukkan fyrir ræðutímann hefur hætt að virka ég reikna með að fá bara þá tilkynningu um það þegar að því kemur að tíminn klárast síðan kemur þetta að þeim spurningum sem menn auðvitað hafa rætt hér í þingsölum er það kerfi sem við búum við núna réttlátt eða ranglátt kerfi og það má finna á því margar hliðar það er ákveðið réttlæti fólgið í því að þeir sem hafa keypt til sín aflaheimildir sem eru auðvitað langflestar útgerðirnar á íslandi þær þar með hafi eignast og hafi yfirráðarétt yfir þeim sóknarrétti sem þær aflaheimildir veita þeim það er ákveðið réttlætismál ég er þeirrar skoðunar líka að einmitt í ljósi þeirra ákvæða sem liggja til grundvallar í lögum um fiskveiðistjórn þar sé einmitt kveðið á um þjóðareign og hvað mig varðar þá lít ég svo á að það sé augljóst mál að íslenska þjóðin á þessa fiskstofna rétt eins og íslenska þjóðin á íslenskt land það breytir ekki því að það getur verið skynsamlegt og við höfum metið það svo að það eigi að vera séreignarfyrirkomulag á veiðiréttinum rétt eins og við höfum séreignarfyrirkomulag á landnýtingu bænda og annað slíkt það hreyfir ekki við þeirri staðreynd að við íslendingar eigum landið okkar og það hreyfir ekki heldur við þeirri staðreynd að við íslendingar eigum og höfum forræði yfir fiskstofnunum við landið enda áskilur sér ríkisvaldið þann rétt að ákveða hver heildarafli á að vera og ýmislegt annað sem snýr að veiðunum sem ríkisvaldið ákveður einmitt í krafti þessa en það að taka þá ákvörðun að víkja frá því fyrirkomulagi að það sé séreignarréttur á veiðiréttinum á veiðiheimildunum hefur mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér að mínu mati það er

ég er mjög ósammála þeirri skoðun og ég er nokkuð sannfærður um það að niðurstaðan sem af því verður verður ekki til heilla fyrir íslenska þjóð eða eru menn búnir að gleyma því hvernig var ástatt í íslenskum sjávarútvegi hér á árum áður áður en við tókum kvótakerfið upp menn geta skoðað til dæmis rekstrarniðurstöðu þessarar greinar og þá blasir við sú mynd að frá og með árinu nítján hundruð níutíu og nítján hundruð níutíu og eitt það var þegar ríkisstjórn alþýðuflokks og alþýðubandalags og framsóknarflokks tók ákvörðun um það að heimila framsal sem var skynsamleg ákvörðun sem var skynsamleg ákvörðun síðan þá hefur rekstrarniðurstaða þessarar greinar nærri því öll árin að ég held að undanskildum tveimur verið jákvæð árið þar á undan var allt öðruvísi um að lítast í greininni kannski eru menn búnir að gleyma því þegar biðstofur ráðherranna voru fullar af útgerðarmönnum sem voru að bíða eftir fyrirgreiðslu frá ríkisvaldinu til þess að geta bjargað fyrirtækjum frá gjaldþroti þegar milljarðar fóru úr vösum skattgreiðenda til dæmis í bjargráðasjóðunum sem voru hér fyrir ekki svo mörgum árum síðan þar sem skattpeningar voru teknir og settir inn í sjávarútveginn þarna eru menn búnir að gleyma þeim ósköpum eða meðferðinni á afla sem var hér á tímum til dæmis skrapdagakerfisins og við höfum nú rætt hér í þessum ræðustól og við ræddum hér í dag þegar við vorum að ræða um makrílinn sama gilti meðal annars í þorskveiðunum af því þær

allt þetta eiga menn að hafa í huga þegar er verið að finna nýjar leiðir ef menn ætla að gera stökkbreytingar á íslenska fiskveiðistjórnarkerfinu enn og

kom að í upphafi minnar ræðu það eru þættir sérstaklega sem snúa að samspili hafrannsókna og fiskveiðiráðgjafarinnar annars vegar og hins vegar kvótakerfisins ýmislegt sem þarf að skoða miklu miklu betur en það að setja fram með þessum hætti eins og ríkisstjórnin hefur gert að það eigi að innkalla þessar aflaheimildir á næstu tuttugu árum og svo væntanlega bótalaust það setur alla greinina í uppnám á þeim tíma sem hún má svo alls ekki við því þá ætla ég nú ekki að þreyta mig eða hæstvirtur ráðherra að fara yfir skoðanir mínar á ýmsu því sem hæstvirtur ráðherra hefur þó gert hingað til sem snýr að strandveiðum skötusel og ýmsu öðru sem getur gert mann ósköp dapran í huga þegar menn horfa á afleiðingar þess en hitt er það að það eina sem gleður mig þó að ég veit að ráðherrann hæstvirtur er glaður það auðvitað gleður mig en fyrir hönd greinarinnar og fyrir hönd almennings á íslandi er ástæða til að hafa áhyggjur af þessu vegna þess að þegar þetta allt er saman tekið þegar menn taka saman þá stefnuyfirlýsingu sem hér liggur fyrir stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um fyrningar á aflaheimildum þegar menn skoða aðrar aðgerðir sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að grípa til aðrar aðgerðir sem allar miða að því að grafa undan þeim grundvelli sem þó hér hefur verið í sjávarútveginum sem við höfum verið að byggja sjávarútveginn

og aftur það að vera komin út úr því var heilmikið afrek sem allir flokkar á þingi bæði sem núna eru og sem voru hér á árum áður allir þessir flokkar komu saman að þeirri vinnu sem komu saman að þeirri vinnu af því menn sáu þá og það brann á mönnum alvarleiki málsins og nú virðist það vera þannig að margir hafi gleymt því hvaða vandamál það voru sem við var að etja á þessum árum og ætla sér núna að fara hraðferð aftur inn í kerfi sem byggir á ríkisafskiptum á stjórn stjórnmálamanna á greininni meðal annars með því að innkalla allar þessar aflaheimildir og hafa stjórn á því hvernig það verður síðan unnið bótalaust frú forseti sem er náttúrlega mikið atriði sem gerir það að verkum að það er mjög skiljanlegt að allir þeir sem að útgerð koma á íslandi hafi miklar áhyggjur af þessu og að þetta hamli fjárfestingum og framþróun í greininni akkúrat á þeim tíma sem við þurfum mest á því að halda samantekið frú forseti þá er það þannig að ef við ætlum að láta skynsemina ráða í þessu máli þá förum við þá leið sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur þó lagt upp með setjum málið í þann farveg að nefndin fæst við endurskoðun á íslenskum sjávarútvegi það er sjálfsagt mál tökum í burtu þetta ákvæði ef það er ákvörðun nefndarinnar og tillaga nefndarinnar að skoða slík leið gott og vel en tökum þetta út núna látum þetta ekki anna yfir bæði nefndinni og yfir greininni vegna þess að nefndin á að nálgast þetta þannig að það sé ekki fyrirfram búið að ákveða niðurstöðu nefndarinnar að sjálfsögðu ekki og greinin á ekki að þurfa að búa við þá óvissu sem þetta ákvæði býr til það er skoðun mín og það er skoðun þeirra háttvirtra þingmanna sem flytja þessa tillögu frú forseti að lokum legg ég það til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og